tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að kanna möguleika á samstarfi við færeyjar og grænland um að gefa listamanni frá einu af vestnorrænu löndunum árlega kost á gistingu í öðru vestnorrænu landi tilgangurinn væri sá að gera vestnorrænum listamanni eða rithöfundi kleift að dvelja um skeið í öðru vestnorrænu landi og njóta innblásturs frá náttúru og menningu þess lands í listsköpun sinni tillaga þessi er lögð fram á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins sem samþykkt var á ársfundi ráðsins tuttugasta og fjórða ágúst tvö þúsund og ellefu á bifröst vestnorrænu löndin eiga sér sameiginlega sögu og menningu og er samstarf þeirra á menningarsviðinu eitt af mikilvægustu markmiðum vestnorræna ráðsins með tilliti til þessa hefur ráðið átt frumkvæði að ýmsum atburðum og má þar nefna barna og ungmennaverðlaun ráðsins sem veitt eru vestnorrænum rithöfundi annað hvert ár ráðið hefur einnig unnið að því að árlega sé haldinn vestnorrænn menningardagur vestnorrænu löndin hafa upp á mikið að bjóða á menningarsviðinu það er tam rík sagnahefð í löndunum þremur og margir vestnorrænir rithöfundar hafa notið alþjóðlegrar velgengni í vestnorrænu löndunum er mikill gagnkvæmur áhugi á list og menningu landanna þetta býður upp á ýmsa möguleika markmið með tillögu þessari er að þróa enn frekar samstarf vestnorrænu landanna á menningarsviðinu og styrkja vináttu þeirra og menningartengsl með því að gefa vestnorrænum listamönnum og rithöfundum tækifæri til að eiga vinnudvöl í einu hinna vestnorrænu landanna til að njóta innblásturs frá menningu þess og list í listsköpun sinni rétt er að taka fram að ekki er um að ræða að byggja sérstaka listamannabústaði aðeins að boðið verði upp á aðgang að gistirými sem þegar er til þetta gætu til dæmis verið íbúðir eða hús í eigu hins opinbera leiguíbúðir bændagisting og svo framvegis þá mundu ríkisstjórnir landanna aðeins taka að sér að greiða fyrir gistingu ekki mat eða önnur útgjöld þessi ráðstöfun fæli því í sér tiltölulega takmarkaðan kostnað fyrir hið opinbera